Moim zdaniem pan poseł Posselt powinien móc zabrać głos. Jeżeli chodzi o Wietnam, chciałem powiedzieć, że oczywiście mamy wiele państw na świecie tutaj się z panią poseł zgadzam wiele państw, w których mamy kłopoty, problemy z nieprzestrzeganiem praw człowieka. Tak to widzimy my jako Europejczycy.

Te państwa chcą z nami współpracować, my powinniśmy konsekwentnie zwracać uwagę na nieprzestrzeganie praw człowieka.